er það raunhæft að tryggja verðtryggð lífeyrisréttindi spyr háttvirtur þingmaður það er hægt að gera það það er sú regla sem hefur gilt hér ég held að spurningin ætti frekar að vera er raunhæft að tryggja fólki verðtryggingu og þrjú og hálft prósent ávöxtun eins og við höfum verið að reyna að gera það er býsna bratt loforð nú er ég enginn hagfræðingur en fróðir menn segja mér að það þurfi líklega að jafnaði þrjú komma fimm prósenta hagvöxt til þess að geta staðið undir því ég held að við þurfum að horfast í augu við það hvort við höfum kannski sett okkur of metnaðarfull markmið í þessu efni sem óraunhæft er að

ég vil biðja háttvirtan þingmann um að leita annað með svör við annarri spurningunni það er hvenær raunávöxtunin varð jákvæð hjá lífeyrissjóðunum það verður bara að leita í einhver önnur gögn til háttvirts þingmanns með að finna út úr þessu er ég sammála því að það beri að færa niður höfuðstól lána ég get ekki samþykkt

kröfuhafa ég held að það sé ein af niðurstöðum þess dóms sem féll í hæstarétti í gær að dómstólarnir á íslandi munu standa vörð um eignarréttinn þeir munu gera það þannig að tilraunir til þess að fara í almennar aðgerðir sem höggva á réttindi kröfuhafa sem fara með verðtryggð eignarréttindi verða þá að minnsta kosti að taka tillit til stjórnarskrárinnar en ég er tilbúinn til þess að ræða leiðir til að rétta stöðu skuldara sem eru með verðtryggð lán og við eigum að leita allra leiða til þess að koma þeim út úr óviðráðanlegri stöðu en almenn niðurfærsla getur stangast á við stjórnarskrárákvæði já ég tel að það beri að draga úr þessari einsleitni í framboði á húsnæðislánum sem hafa fyrst og fremst verið verðtryggð það ber að draga úr